Alors, Monsieur le Président Leterme, vous le savez bien mieux que moi, l'Europe doit maintenant faire son devoir d'histoire, c'est à dire imposer aux dirigeants nationaux de l'Europe un élan communautaire dans le contexte d'une rigueur partagée, certes, mais aussi dans le cadre de la relance et de l'innovation. Dans ce drame que nous vivons, il n'y a plus d'issue nationale à la crise mondiale. Beaucoup de dirigeants européens vos collègues regardent les sondages de popularité.

La Belgique est un pays qui fut toujours d'un grand patriotisme européen qu'elle soit en bon ou en mauvais état n'est pas l'affaire, que ses dirigeants aient du cœur et de la rigueur, ainsi que de la hauteur de vue, ceci nous sauvera.